Politykę wobec Pekinu należy więc prowadzić w oparciu o starannie opracowaną strategię, wybiegającą wiele lat naprzód. Unia Europejska jako największy obecnie partner handlowy Chin i główny odbiorca chińskich produktów musi kreować stosunki handlowe na bazie partnerstwa równych podmiotów, przynoszącego obopólne korzyści. Sprawozdanie uwzględnia szereg elementów, w oparciu o które możliwa stanie się realizacja tego założenia.

Problem stanowi również słaba ochrona własności intelektualnej, co utrudnia inwestowanie w Chinach przedsiębiorstwom oferującym zaawansowane technologie. Komplikacje dla tej branży powoduje jednocześnie chińska polityka surowcowa, wyraźnie dyskryminująca europejskich kontrahentów.